en total, millón y medio de niños, como este niño que ha tenido la suerte de vivir y de nacer en la Unión Europea, están en riesgo de desnutrición severa aguda.

Y la causa de todo esto es una mezcla explosiva conflictos bélicos, pobreza, cambio climático. Como siempre, el cambio climático afecta a los más pobres los conflictos afectan a las mujeres y a los niños en primer lugar

Apoyo que el paquete que el comisario nos ha planteado, que recibiremos hoy, lo tramitemos rápidamente en el Parlamento, para atender a millones de personas que están en riesgo de muerte.